frú forseti ég hef ákveðið að beina fyrirspurnum til hæstvirts iðnaðarráðherra

verð á raforku hefur verið nokkuð til umfjöllunar og það má segja frá því að reikningar rarik eru mjög illskiljanlegir ég hef sagt frá því áður að það var maður á níræðisaldri sem hafði samband við mig frá skagaströnd

mér finnst með ólíkindum að ráðherra sem hefur starfað í hálfan áratug við þetta verkefni skuli ekki hafa beitt sér fyrir því að einfalda rafmagnsreikningana þannig að fólk skilji þá nú er verið að boða til ráðstefnu um orkusparnað á akureyri og ég tel að ef menn ætla að ná árangri til dæmis á því sviði að fólk geti dregið úr orkunotkun sé mikil forsenda fyrir því að fólk skilji rafmagnsreikningana það er nú svo að áður en ég ákvað að spyrja hér hæstvirtur iðnaðarráðherra beindi ég fyrirspurninni fyrst til umdæmisstjóra rariks hvernig og hvort það væri hægt að bera saman verð á orkunni á milli rafveitna rarik á landinu en það vill svo til að rarik er með hitaveitu á fimm stöðum á landinu og er með fjórar mismunandi gjaldskrár ég fékk óskiljanleg svör og ég vil því beina þeirri fyrirspurn til hæstvirts ráðherra hvort hann hyggist beita sér fyrir því að orkunotendur geti borið saman verð á milli hitaveitna rarik og ef svo er hvenær mun það verða það er mjög mikilvægt síðan hef ég beint annarri fyrirspurn hverjar eru helstu forsendur fyrir mismunandi orkuverði hjá hitaveitum rarik sem nota jarðvarma það er mjög mikilvæg spurning og ég vona að hæstvirtur ráðherra geri sér grein fyrir því að ef við ætlum að það er ekki hægt að bjóða neytendum upp á það að geta hvorki skilið reikningana né